La injerencia es un hecho, pero al mismo tiempo hay que saber que la injerencia es una estrategia. Por tanto, es un plan y es un objetivo. Y ese objetivo es debilitar nuestros sistemas democráticos y a la propia Unión Europea. Y, puestos a debilitar los sistemas democráticos y a la Unión Europea, nada mejor que utilizar a aquellos que en el pasado han destruido los sistemas democráticos europeos y han destruido a Europa, es decir, los nacionalismos y los populismos. Afortunadamente, vivimos en sistemas democráticos y en una Unión Europea democrática en la que, entre otras cosas, permiten que se escuchen afirmaciones tan bizarras como la de que la canciller federal, Angela Merkel es una interferencia externa en Europa. Dicho lo cual, hay que afirmar que el desafío que lanzan países como Rusia, China y otros son desafíos existenciales que no admiten compromisos. La injerencia no es solo cosa de redes sociales. Es manipulación de medios, es infiltración de agentes, es falsificación, es financiación de organizaciones pantalla y de partidos políticos. Resulta extremadamente grave, y además no es ningún secreto, que en Europa se haya detectado ya la presencia y la actividad de agentes del espionaje ruso en varios países de la Unión. El último, por cierto España, lo que ha determinado la apertura de una investigación judicial sobre la presencia y las actividades de estos agentes en Cataluña en torno a las fechas de la votación ilegal de 2017. Pues bien, esta grave amenaza da un nuevo significado a la posición de la Comisión Europea como garante de los Tratados, en este caso como garante también de la arquitectura democrática de Europa. Tenemos que ser claros en la denuncia, tenemos que ser activos en la utilización de todos los medios y tenemos que ser claros también en exigir que todos, actores públicos y actores privados, asuman su responsabilidad a la hora de dar respuesta a esta amenaza.